Les Nations unies présentes en RDC, plutôt que d'être en mesure de garantir la stabilité dans ce pays meurtri, doivent rapporter des atteintes extrêmement graves aux droits de l'homme.

Ici, nous avons à faire, il faut le craindre, à un phénomène qui dépasse le cadre individuel. En effet, des informations concordantes concernant les événements survenus en RDC entre le 30 juillet et le 4 août dernier placent ces crimes à une autre échelle. Atul Khare, responsable des Nations unies pour les opérations de maintien de la paix, fait état de quelque 500 personnes, femmes, enfants, bébés, victimes de viol. On ne peut plus se borner à condamner ces crimes odieux. Il faut aller plus loin, identifier les responsables, les traduire en justice, dissuader les criminels potentiels, mais s'attaquer aussi aux causes, s'attaquer à la toile de fond sur laquelle peuvent se multiplier les incidents que nous déplorons.

En fait, nous avons à faire à une crise d'État. Je pèse mes mots, une crise que connaît un État qui n'arrive plus à exercer ses fonctions régaliennes dont, notamment, la garantie de sécurité dont peuvent se prévaloir les citoyens de tous pays. La réponse doit venir à la fois de la RDC, de l'Union africaine, des Nations unies, et de la communauté internationale. Au regard de tous les éléments qui peuvent constituer des réponses aux problèmes que traverse la population congolaise, rien, absolument rien, ne peut se substituer à la responsabilité des autorités de la RDC.